Doresc în primul rând să felicit Estonia pentru eforturile deosebite depuse în vederea îndeplinirii criteriilor de convergență prin adoptarea de politici prudente.

Într o perioadă grea pentru economia europeană, când se speculează tot mai mult cu privire la ieșirea unor state membre din zona euro, Estonia dă dovadă că este pregătită să treacă la moneda unică.

Celelalte opt state care au făcut obiectul raportului de convergență din 2010, printre care și România, au realizat progrese inegale în direcția adoptării monedei unice și deocamdată nu îndeplinesc toate criteriile pentru a intra în zona euro.